Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione americana di ridurre drasticamente i fondi destinati all'UNRWA è un duro colpo per gli oltre 5 milioni di rifugiati palestinesi nella regione. Il lavoro dell'Agenzia è ormai per molti di loro l'unico sostegno per quanto riguarda cibo, sanità e istruzione, in mancanza di una soluzione duratura al conflitto mediorientale. Mettere a rischio le sue attività per fini politici, come sta facendo l'amministrazione Trump, può avere effetti devastanti per tutti i paesi coinvolti, incluso Israele, come alcuni suoi ufficiali sanno bene. Oltre a rinnovare il proprio supporto diplomatico e finanziario, come l'Alto rappresentante Federica Mogherini non ha mancato di fare, l'Europa deve lavorare insieme all'ONU per spronare altri paesi penso in particolare ad alcuni paesi del Golfo a rinnovare il loro impegno, al tempo stesso cercando soluzioni per rendere finanziariamente sostenibile a lungo termine l'operatività dell'agenzia, che non deve essere più in balia di decisioni unilaterali.